În primul rând, aș dori să salut Comunicarea Comisiei referitoare la materiile prime și propunerea de creare a unei strategii a Uniunii Europene în acest domeniu. Vreau să subliniez faptul că mărfurilor agricole trebuie să li se acorde o atenție specială, având în vedere nevoia asigurării securității la nivel mondial. Ne confruntăm cu o serie de probleme în ceea ce privește materiile prime agricole, fie că vorbim despre volatilitatea extremă a piețelor și prețurilor, cât și despre rezervele mondiale de hrană în scădere, dar și de disfuncționalitățile în lanțul alimentar. Trebuie avut în vedere și faptul că strategia Uniunii Europene trebuie să ia în calcul factori precum barierele întâmpinate la export și, în acest sens, e nevoie ca aceste chestiuni să fie clarificate în prealabil în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului. Îmi exprim speranța că viitoarea strategie a Uniunii Europene va ține cont de toate particularitățile materiilor prime agricole și ale piețelor agricole și va fi o strategie eficientă, care să asigure securitatea aprovizionării.